C'est très, très difficile. Ce que je veux d'abord, c'est répondre.

Voilà ce que je lis, de la réponse française Les intéressés qui n'avaient pas présenté spontanément de demande d'asile ont été interpellés en situation irrégulière et placés en rétention administrative sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Chacun s'est vu notifier dans sa langue d'origine son droit à contester devant le juge administratif la décision d'éloignement à destination de l'Afghanistan ainsi que son droit à demander l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à bénéficier d'une mesure de retour volontaire mise en œuvre avec l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi ces étrangers, un seul n'a formé ni demande d'asile ni recours devant la juridiction administrative, et deux autres ont bénéficié d'un examen de leur demande par l'OFPRA où ils ont été entendus en présence d'un interprète. Ils ont pu, au cours d'une audience devant le tribunal administratif, avec l'assistance d'un avocat et en présence d'un interprète, exposer les risques auxquels ils estimaient être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que l'OFPRA a reconnu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants afghans ayant sollicité une protection dans des conditions similaires, l'OFPRA a considéré en l'espèce, qu'il n'existait pas de motif sérieux et avéré de croire que ces personnes seraient exposées à un risque réel de subir des persécutions ou des atteintes graves à leur vie ou à leur personne en cas de retour.

a une jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que la seule circonstance de venir d'un pays ou d'une région connaissant des troubles ne peut suffire à elle seule à justifier une protection absolue contre l'éloignement et ouvrir droit à la protection subsidiaire, sauf si, exceptionnellement, il s'agit d'une situation de violence générale atteignant un niveau si élevé que toute personne, du seul fait de sa présence dans le pays ou la région concernés court un risque réel de subir des menaces contre sa vie ou sa personne.

Il faut se dire que Frontex a déjà organisé des vols groupés et a financé en partie ces vols groupés. Je crois qu'il faut bien le dire.

Nous avons un texte sur les conditions d'accueil, nous avons revu et Marielle de Sarnez l'a évoqué, à juste titre le problème de Dublin, nous avons évoqué précisément l'adaptation du règlement de Dublin pour éviter justement que ce règlement ne puisse, à certains moments, contrevenir à des intérêts de personnes vulnérables et notamment d'enfants,

Je remercie la Présidence suédoise qui a, je crois, bien introduit devant le Conseil ces différents textes, mais ils sont encore loin d'être adoptés.

Il faut que tous les pays s'y mettent. Nous n'en sommes pas encore là et il y a encore des pays qui n'accueillent pas.

J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas, au niveau de la Commission, nous avons tout mis en œuvre pour faire respecter le droit européen et, je dirais plus encore, les valeurs de l'Europe.